De laatste twee jaar hebben we meer vooruitgang geboekt dan in de afgelopen 30 jaar. Dat is natuurlijk het gevolg van de veiligheidsuitdagingen aan onze grenzen, maar ook van de verkiezing en de verklaringen van president Trump. Natuurlijk, ook de brexit zal meespelen. Ik ben vooral heel erg blij, mevrouw Mogherini, met PESCO.

Samen investeren, samen onderzoeken, samen ontwikkelen, samen inzetten. Dat is wat Europa moet en kan doen. Heel concrete projecten met 25 landen samen.

Ik hoop dat u mee aan die kar gaat trekken.